Signora Presidente, onorevoli colleghi, la tratta di esseri umani rappresenta una violazione dei diritti fondamentali dell'uomo. Come già ricordato, il Parlamento europeo, insieme al Consiglio, ha da tempo adottato una direttiva che si propone di affrontare e risolvere il problema attraverso un approccio multilaterale, non solo al fine di reprimere la tratta di essere umani, ma anche di prevenirla e di garantire protezione alle vittime di tale abuso. Vede, caro commissario, siamo d'accordo con lei sulla descrizione del problema dove invece non lo siamo è sulla prescrizione. Come lei sa, non tutti gli Stati membri hanno portato a termine la completa trasformazione della direttiva e questo terribile abuso continua a persistere anche all'interno dei nostri confini. E dunque il compito che abbiamo dinanzi è molto chiaro quello di predisporre rapidamente una nuova strategia che sia molto più efficace e in grado di aggredire questo drammatico problema, salvaguardando pienamente i diritti umani e la dignità delle persone.